virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um úttekt á fjárhagsstöðu heimila og fyrirtækja frumvarp þetta var flutt í nokkuð svipaðri mynd á hundrað þrítugasta og áttunda löggjafarþingi en hlaut þá ekki afgreiðslu og er því lagt fram að nýju

efnahags og skattanefnd alþingis þegar frumvarpið var þar til umfjöllunar svo og ábendingar sem hafa borist ráðuneytinu markmið frumvarpsins er að tryggja aðgang að gögnum sem eru nauðsynleg til að geta gert úttekt á fjárhagsstöðu heimila og fyrirtækja og metið árangur aðgerða stjórnvalda í þágu þeirra í yfirstandandi efnahagslægð hingað til hefur verið erfitt fyrir stjórnvöld að meta nákvæmlega skuldavanda heimila og fyrirtækja vegna þess að lagaheimild hefur skort til að koma á fót miðlægum gagnagrunni þykir því brýnt að ráðast í lagasetningu til að ná fram markmiðum frumvarpsins gagnagrunnurinn mun jafnframt nýtast vel við mótun fyrirhugaðrar heildstæðrar húsnæðisstefnu sem á að vera grundvöllur að því markmiði að tryggja landsmönnum fjölbreytta og örugga valkosti í húsnæðismálum þá er vert að geta þess að verði frumvarpið að lögum verður úttektin hluti af tilraunaverkefni ríkisstjórnarinnar við beitingu kynjaðrar hagstjórnar og fjárlagagerðar hér er um mjög víðtæka gagnasöfnun að ræða og mun úttektin taka tillit til ýmissa þátta eins og aldurs kyns fjölskyldugerðar skulda og eigna heimila og fyrirtækja launatekna hvers kyns tilfærslutekna og greiðsluúrræða sem þegar hafa verið sett í framkvæmd af stjórnvöldum í frumvarpinu kemur skýrt fram hjá hvaða skráarhöldurum ráðherra er heimilt að afla gagna og hvernig standa skuli að afhendingu upplýsinga vegna úttektarinnar

þeim aðferðum sem skuli beitt við birtingu á niðurstöðum úttektar það er ekki markmið frumvarpsins að koma á fót varanlegu gagnasafni heldur að tryggja söfnun gagna meðan þörf er á í ljósi tímabundinna og óvenjulegra efnahagsaðstæðna í samfélaginu af þessum ástæðum er mælt fyrir um að gildistími laganna verði til fyrsta janúar tvö þúsund og fjórtán en fyrir þann tíma skal allri úrvinnslu gagna verða lokið þegar niðurstöður úttektarinnar liggja fyrir skal ráðherra birta þær í ríkisstjórn og tekur hún síðan ákvörðun um hvernig skuli bregðast við niðurstöðunum til að taka fyrir allan misskilning um tímamörk birtinga er gert ráð fyrir að heimilt verði að afla gagna ársfjórðungslega á framangreindu tímabili og að unnt sé að kynna niðurstöður hvenær sem er eftir að búið er að vinna upplýsingar úr fyrstu samkeyrslu hér er því ætlunin að hafa lifandi gagnagrunn sem getur hjálpað okkur að takast á við erfiðar spurningar um þróun fjárhagsstöðu heimila og fyrirtækja á næstu árum ástæðan

úttektin sem hér er mælt fyrir um getur hins vegar nýst á síðari stigum þegar og ef ákvörðun verður tekin um varanlegt gagnasafn um almenna skuldaþróun heimila og fyrirtækja

ákvæði sem heimila ráðherra að tilnefna vinnsluaðila þar með er ekki útilokað að aðrir aðilar en starfsmenn ráðuneytisins fái aðgang að gagnasafninu þótt áfram sé mælt fyrir um þrönga aðgangsstýringu af eðlilegum ástæðum eins og gefur að skilja er hér um kostnaðarsamt verkefni að ræða samkvæmt kostnaðarmati fjármálaráðuneytisins er gert ráð fyrir að heildarkostnaður við frumvarpið

við búum nú við með slíkri úttekt eru mun meiri líkur á að stjórnvöld bregðist rétt við vandanum og að fjármunum sé vel varið ég tel að í reynd sé ekki val um það hvort við ráðumst í rannsókn af þessum toga einungis með hvaða hætti það er og aðrar leiðir en sú sem hér er lögð til munu verða bæði tímafrekari og kostnaðarsamari og því er farin sú leið að leggja þetta mál til í þessum búningi hér og nú ég vil að síðustu vænta þess að mál þetta fái fljótan framgang í háttvirtri efnahags og skattanefnd sem fær það til meðferðar það er afskaplega mikilvægt að við náum sem allra fyrst að hrinda þessu verkefni af stað ég held satt að segja að sú töf sem orðin er á því að unnt sé að koma þessu máli af stað sé þegar orðin skaðleg og mikilvægt að við náum samstöðu um þetta mál sem allra fyrst ég legg að lokum til sem ég segi að málinu verði vísað til efnahags og skattanefndar og til annarrar umræðu